Liebe Kollegin Durant, ich habe vorhin auch schon in meiner Rede gesagt, das ist sicherlich kein perfekter Vorschlag und man könnte sich noch Besserung vorstellen. Aber wenn man sich jetzt überlegt, dass, wenn wir morgen der Entschließung zustimmen würden und damit der Vorschlag abgelehnt würde, glauben Sie denn, dass dann in der entsprechenden Zeit alles wirklich so perfekt sein würde, wie Sie sich das wünschen? Und andererseits, wollen Sie tatsächlich, dass, wenn man jetzt morgen diesen Vorschlag der EASA ablehnen würde, dass dann schlechtere Sicherheitsbedingungen weiterhin bestehen, als wir sie in dem Vorschlag haben?